virðulegi forseti í anda þess sem hér hefur sífellt verið boðað meðal annars af ráðherrum þessarar ríkisstjórnar samvinnu sáttar breytt vinnubrögð talað hefur verið um að ekki hafi hlutirnir verið rétt gerðir á síðasta kjörtímabili en menn hafa viljað breyta því það er tækifæri til þess að gera það núna ef menn vilja í alvöru vera með samvinnu við erum að tala um að hleypa máli á dagskrá við erum ekki að tala um það að þingmenn stjórnarinnar þurfi að greiða atkvæði með tillögunni þegar hún hefur fengið efnislega umræðu ég skil ekki alveg tregðuna til þess að hleypa málinu hér á dagskrá